Herr Präsident! Wir diskutieren heute über eine Grundfreiheit, die nach Überzeugung vieler Menschen eine der größten Errungenschaften der EU ist Die Freizügigkeit für alle Europäerinnen und Europäer. Diese gilt es zu verteidigen. Das hat auch Kommissarin Reding beim Rat der Justiz und Innenminister am 8. Oktober unterstrichen. Die mitunter sehr emotionale Debatte um Freizügigkeit und Migration ist faktisch kaum nachzuvollziehen.

Die Höhe der Sozialleistungen im Zielstaat spielt keine nachweisbare Rolle. Rund 80 der mobilen EU Bürger leben in Haushalten, in denen mindestens ein Familienmitglied beschäftigt ist. Sie kommen, um zu arbeiten, zahlen Steuern und Beiträge für die Sozialsysteme. Die Innenminister aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Großbritannien hatten wiederholt von sogenannter Armutsmigration und Zuwanderung in die Sozialsysteme gesprochen. Doch nur 1 bis 5 der Empfänger von beitragsunabhängigen Sozialleistungen sind mobile EU Bürger. Eine massive Zuwanderung in Sozialsysteme findet nicht statt. Darüber hinaus wird übersehen, dass wir Zuwanderung brauchen, und dass der Zuwanderung oft auch eine beträchtliche Zahl an Auswanderungen gegenübersteht. Stellen wir uns also falschen und populistischen Anschuldigungen entschlossen entgegen! Und wo denn tatsächlich ein Missbrauch der Sozialsysteme belegt wird, gibt es auf europäischer Ebene bereits Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten nutzen können. Das geht von der Ausweisung bis hin zu einer Wiedereinreisesperre. Für die Mitgliedstaaten als Ganzes ist die Zuwanderung kein Problem, doch gerade ärmere Gruppen sammeln sich in wenigen großen Städten. Diese brauchen bei ihren Bemühungen um Integration konkrete Unterstützung ihrer Staaten. Ergänzend können dabei Mittel des Sozialfonds mobilisiert werden. Freizügigkeit ist ein unverzichtbares Grundrecht. Für seine positive Ausgestaltung tragen alle politischen Ebenen Verantwortung.